Señor presidente, quiero recordarles que Cuba era el único país de América con el que la Unión Europea no tenía relaciones, porque durante más de veinte años la derecha europea, capitaneada por José María Aznar, impidió que se cooperase con la isla a través de la Posición Común. Ahora, bajo la excusa de una urgencia, el PP y alguna de sus compañías traen de nuevo los mismos argumentos que utilizaron para dificultar la aprobación del Acuerdo de Diálogo Político entre la Unión Europea y Cuba.

No es razonable porque, en estos dos años de Acuerdo —solo dos años—, el mecanismo que prevé el Acuerdo se ha puesto en marcha porque el esfuerzo de la alta representante y del señor Lambrinidis ha sido mantener cuatro —cuatro— reuniones de diálogo sobre derechos humanos que puede que les parezca mal, pero es la primera vez que podemos dialogar con la isla sobre derechos humanos. También pueden ustedes presentar alguno de sus casos particulares en la Delegación de la Unión Europea en Cuba —dirigida, por cierto, por uno de los mejores diplomáticos europeos, el señor Alberto Navarro—. No es razonable lo que ustedes hacen, ni tiene —me parece a mí— mucho que ver con los problemas que tiene la isla. Si quieren hablar de lo urgente, también les sugiero que solicitemos urgentemente el cierre de Guantánamo, que ha dicho el señor Trump que va a seguir abierto durante veinticinco años sí parece que eso sea un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y también para devolverle esa parte de la soberanía a Cuba. Y, por último, creo que esta urgencia no es ajena a un hecho que se va a producir en este mismo mes, que es el viaje del presidente del Gobierno de España a la isla. Hace treinta años que un presidente del Gobierno de España no viaja a la isla. En este caso, el presidente Sánchez lo va a hacer justamente porque ahora tenemos un marco estable de relaciones con Cuba. ¡Por supuesto que sigue habiendo muchísimos problemas! Pero para eso está el marco del diálogo de derechos humanos. Ese es el trabajo que se ha hecho desde la Unión Europea a través de la gestión de la señora Mogherini, del señor Lambrinidis y del esfuerzo que todos tenemos que hacer para, por fin, tener un diálogo estructurado con aquella parte del mundo.